Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je voudrais attirer votre attention sur l'importance primordiale du microcrédit dans ces temps de crise pour l'emploi. Il permet aux chômeurs de prendre un nouveau départ grâce à des instruments de partage des risques et de financement, en rendant l'entrepreneuriat accessible. Devant la crise financière et la baisse considérable du nombre de prêts accordés, je soutiens la proposition de la Commission européenne proposant d'établir un instrument de microfinancement adressé aux plus vulnérables, et particulièrement aux femmes, aux jeunes et aux chômeurs. Je tiens à apporter mon soutien à mes collègues du groupe PPE qui, avec les autres groupes socialistes, libéraux, conservateurs ont élaboré des amendements de compromis pour mettre en place, dans les plus brefs délais, dès 2010, cet instrument de microfinancement.